Las trabajadoras domésticas y las cuidadoras son uno de los colectivos trabajadores más desprotegidos de la Unión Europea, y ya en el año 2011 la Organización Internacional del Trabajo intentó dotarnos de un marco internacional, con su Convenio n.º 189, para garantizar el trabajo decente de los trabajadores y las trabajadoras domésticas, sin gran éxito en la Unión Europea, puesto que solamente seis países miembros

Estas trabajadoras padecen unas condiciones de absoluta desprotección y de vulnerabilidad jornadas muy largas, salarios muy bajos, y no tienen garantías de seguridad y salud en el trabajo.

Como sabemos, es un trabajo realizado en un 88 por mujeres, lo cual hace pensar que no haya habido mucho interés en regularlo. Su profesionalización supondría un impulso para la igualdad de la mujer y una oportunidad para crear empleo y poner los cuidados en el centro de nuestras sociedades.